frú forseti sautjánda mars árið tvö þúsund og sjö var gerð samþykkt á alþingi þingsályktunartillaga þar sem hæstvirtur þáverandi heilbrigðisráðherra var falið að hefja undirbúning að skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi og skyldi leitin hefjast á árinu tvö þúsund og átta þessi samþykkt þingsins átti sér nokkurn aðdraganda fyrsti flutningsmaður þarna var drífa hjartardóttir fyrrverandi þingmaður sjálfstæðisflokksins á suðurlandi en frá árinu tvö þúsund hafði þingmaðurinn árni heitinn ragnar árnason lagt þessu máli lið og inn í þingið og flutti meðal annars ásamt sautján öðrum þingmönnum úr öllum flokkum þingsályktunartillögu sem var samþykkt á árinu tvö þúsund og tvö um gerðar skyldu tillögur um hvernig staðið skyldi að forvörnum og

hefjast leit hjá fimmtíu ára og eldri bæði körlum og konum og á tveggja ára fresti ég spurðist sérstaklega fyrir um það hér á síðasta ári sjötta febrúar síðastliðinn hvað þessu máli liði undirbúningi að skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi ég fékk þau svör frá hæstvirtur þáverandi ráðherra að ekki væri fyrirhugað að hefja þessa skimun fyrr en í ársbyrjun á þessu ári sem nú er nýbyrjað á árinu tvö þúsund og níu og olli það nokkrum vonbrigðum miðað við samþykkt alþingis sem var eins og ég sagði mjög skýr frá árinu tvö þúsund og sjö sautjánda mars um að hefja skyldi skimun á árinu tvö þúsund og átta en það var einnig af orðum hæstvirtur þáverandi ráðherra að skilja að búið væri að þrengja hópinn verulega frá því sem landlæknir hafði mælt með og nú skyldi byrjað á skima frá sextíu til sextíu og níu ára frú forseti ég ætla ekki að hafa mörg orð um það hversu mikill árangur hefur orðið að hópleit til að mynda fyrir brjóstakrabbameini og hversu mikið er í húfi þegar við erum að ræða um að hundrað þrjátíu og fjórir íslendingar karlar og konur greinast með ristil og endaþarmskrabbamein á ári hverju og það leggur árlega fimmtíu og fimm einstaklinga að velli ég hef því spurt hæstvirtur heilbrigðisráðherra hvað þessu máli lið og hvernig tuttugu milljónir króna fjárveitingu á síðasta ári var varið í þessu skyni en ég hef lið spurt hvort fyrirhugað sé að skima fyrir krabbameini í blöðruhálskirtli hjá þeim hópi karla sem boðaður er til leitarinnar því að blöðruhálskirtilskrabbamein leggur mun fleiri karla að